En votant ce rapport, le Parlement européen saisira aussi la chance qui lui est donnée de pouvoir avoir un droit de regard sur les activités du représentant spécial et donc sur une partie de la nouvelle politique étrangère de l'Union. J'espère que le rôle de l'Union et celui du Parlement seront aussi renforcés par la suite. Mais l'importance de cette position réside moins dans la création du poste, qui doit être incarné par une personne intègre, qualifiée, dynamique et volontaire, que dans le message politique qui sera envoyé à tous les pays tiers. Ce message s'adresse à plusieurs niveaux. D'une part, l'engagement international de l'Union pour la promotion des droits de l'homme et de la démocratie sera renforcé et concrétisé. La responsabilité partagée de l'Union et des États membres pour la protection et la promotion de ces droits devient plus forte car elle sera incarnée par le représentant spécial. La politique de sécurité commune et la politique étrangère commune gagnent en cohérence, effectivité et visibilité.